Ich bin zutiefst bestürzt über den fraglichen Tod von Frau Savita Halappanavar, Sie werden aber sicher Verständnis dafür haben, dass ich mich in meiner Rolle als Präsident dieses Hauses nicht zu den derzeit laufenden juristischen Ermittlungen äußern kann.